Právě proto, že respektuji usnesení britského parlamentu, které říká, že Velká Británie nesmí odejít bez dohody. Právě proto se domnívám, že Evropský parlament zareagoval správně, když navrhuje případné odložení pro případ, že dohoda nebude uzavřena. My nevnucujeme Velké Británii naši dohodu, je to dohoda, kterou podepsala jejich premiérka. Velká Británie může k této dohodě dát pozměňovací návrhy, může jednat o změně, ale ona žádnou změnu nepředložila. Evropský parlament projevuje velkou trpělivost a ochotu, stejně jako vyjednavač pan Michel Barnier projevuje ochotu ke změnám této dohody, pokud nějaké změny Velká Británie navrhne.